Ja mitte niivõrd see, kas me paneme kolmkümmend protsenti põllumajandustoetusteks või kakskümmend viis, oluline on, et põllumajandustoetused oleksid ühisel turul võrdsed, mitte nii et Tšehhi põllumees saab vähem kui Itaalia oma. Ja veel olulisem on see, et valitsused jõuaksid ELi nõukogus lõpuks selle arusaamani, et eelarve alus on omavahendid, omavahendid, ma kordan omavahendid.

Muidu pole mõtet ka sellel parlamendil siin koos käia ja kõiki väikeseid ametlikke keeli kõikidesse suurematesse tõlkida.